fram í þeim skýrslum sem hér eru að koma fram að íslendingar hafa oft sótt sér undanþáguákvæði eða lengri aðlögunartíma varðandi ýmsa samninga þá borið fyrir sig fólksfæðinni og hversu lítil og fá við erum ég held að þessi sex mánaða bið sé einmitt

en þetta hefur ítrekað komið til umræðu án þess að ég hafi gert tillögu um hvernig beri að leysa þetta ég tel að þetta sé til vansa ef við erum í samstarfi

fram fyrr í umræðunni að meðal annars á dani að þeir láti af hinum ströngu kröfum þar sem þeir senda fólk heim strax og þeir sækja um bætur eða mjög fljótt að við séum sjálfum okkur samkvæm og reynum að hafa samvinnu og samráð við norðurlandaþjóðirnar og bjóðum upp á sambærilegar reglur og öll hin norðurlöndin

að í öllum löndunum og menn hafa freistast til þess að fara í sparnaðaraðgerðir þrengt túlkun og það hefur komið fram meðal annars í mörgum erindum sem hafa borist til velferðarráðuneytisins það er að túlkunin hefur verið mismunandi eftir svæðum jafnvel innan einstakra landa eins og hjá svíþjóð þannig að það hefur komið í ljós að framkvæmdin meðal annars varðandi fæðingarstyrki fæðingarorlof og annað hefur verið með ólíkum hætti eftir því hvar menn búa í landinu það er auðvitað óþolandi við þurfum að vinna að því að ná fram samræmingu og að